Najbolj všeč mi je bil film My neighbor Totoro. Najbolj všeč mi je bil pa zato, ker je anime. Zelo rada imam animeje, všeč mi je barvitost in preplet različnih zgodb. Zgodba filma My neighbor Totoro govori o eni deklici, ki rada raziskuje sosednji čarobni gozd. Ko v nekem trenutku spleza na veliko mogočno drevo, pod drevesom odkrije eno nenavadno žival, ki jo je zelo težko opisati. Opisala bi jo kot mešanico činčile in poskočnega rakuna, zato mi je bil tudi všeč ta film. Ima zelo lep zaključek, in sicer ta, sosed Totoro in deklica letita po zraku. Najbolj všeč mi je izletniški kraj Bovec, zato ker lahko raziskuješ različne predele, hkrati pa se sprehajaš ob reki Soči, ki je zelo lepa, bistra in predvsem hladna. Hladna je tudi v poletnem času, ker ima največ trinajst stopinj. Glavne znamenitosti Bovca so okoliški hribi ter reka Soča. Imajo veliko znamenitosti, ena izmed njih je tudi zelo dolgo polje, na katerem so sedaj zgradili malo letališče. Na tem letališču sem že bila, nisem se pa še vozila z malimi letali iz bovškega letališča. Pot do Bovca je najhitrejša po avtocesti. Ko pridemo do Tolmina, odvijemo po manjši regionalni cesti do Bovca. Všeč mi je poklic profesorja, saj lahko navdihneš dijake ali pa kasneje tudi študente, da nekaj naredijo v svojem življenju in spremenijo kraj, v katerem bivajo. Profesorji imajo mnogo različnih del za opraviti. Eno izmed njih so tudi priprave na uro, priprava delovnega načrta ter seveda samo predavanje. Najrajši si pripravljam vietnamsko juho pho, in sicer zato, ker me spominja na potovanje v Vietnam. Sama jo pa pripravljam v vegetarijanski izvedbi, zato mi je še posebej všeč. Kako pripraviti vietnamsko juho pho? Je zelo preprosto. Za osnovo pripravimo miso mešanico, dodamo česen, čebulo in paradižnikovo omako. Lahko bi dodali tudi zelenjavno kocko. Nekaj časa kuhamo, lahko kuhamo tudi več ur. To je čista, bistra osnova, ki jo moramo kasneje tudi precediti, zato da nima nobenih koščkov. Po tem dodamo različno zelenjavo in riževe rezance. Všeč mi je bila knjiga Marie Kondo, saj me je naučila pospravljati tudi stvari, ki jih ne maram zlagati. Vsebina te knjige govori o tem, kako lahko največ različnih stvari pospravimo na manjšo kvadraturo. V spominu mi je najbolj ostala naravna katastrofa potresa v Bovcu pred leti. Zato, ker vidim med svojimi izleti še dandanes posledice tega potresa. Najbolj uporabno orodje se mi zdijo škarje, saj lahko z njimi odrežeš vse. Nekateri uporabljajo škarje tudi za rezanje piščanca. Najbolj všeč mi je poletje, zato ker je toplo in vse diši. Najbolj slaba plat poletja je ta, da se prehitro konča. Moj najljubši hobi je slikanje, zato ker lahko ustvarjam in si naslikam vse tisto, kar ne morem kupiti v nobeni trgovini. Slabe plati mojega hobija slikanja so čiščenje čopičev. Ne maram čistiti čopičev. Najbolj všeč mi je domača žival zajec. Zajci so mi všeč zato, ker jih lahko streniraš kot majhnega psa, recimo čivavo. Zajec je zelo miren, hkrati pa te nauči veliko zanimivih stvari. Za hišnega kunca je potrebno zelo dobro skrbeti. Če mu ne očistiš dovolj pogosto njegovega zajčjega stranišča, le-ta začne zelo smrdeti. Dovolj hrane mora imeti in predvsem čisto vodo. Ljudje ogrevajo svoje hiše na različne načine. Nekateri ogrevajo svojo hišo z elektriko, drugi s trdo kurjavo, kot je recimo les, spet drugi pa ogrevajo svoje hiše z IR-paneli. Dragi Žiga. Vabim te na svoj triintrideseti rojstni dan, ki bo tretjega osmega dvajset dvaindvajset v Ljubljani. Prisrčno vabljen. Draga Mateja. Ob tvojem osebnem prazniku ti želim mnogo sreče, zdravja in veselja. Kmalu nazdravimo v živo. Orna.